Zelo pozorno sem vas poslušala in strinjam se z vami, da je nujno okrepiti varnost na zunanjih mejah Evropske unije, še posebno ker prihajam iz Slovenije, ki je v zadnjih tednih močno obremenjena s prehodom na tisoče beguncev in je sama na robu zmogljivosti. Od oktobra obljubljenih štiristo policistov, ki naj bi jih naši državi namenila Unija, jih je doslej prispela le slaba polovica. To govorim zato, ker me skrbi, kako bo v resnici delovala na novo vzpostavljena agencija, če je že zdaj naletela na odpor vrste držav. Strinjam se z vami, da je treba nujno zagotoviti skupen evropski mejni nadzor, vendar moram izpostaviti nekaj skrbi.

Kaj lahko pričakujemo v primeru hitrega posredovanja na novo vzpostavljenih organov, če posamezna država v to ne bo privolila? Nov evropski sistem bo očitno do neke mere nadomestil FRONTEX, ki ni imel zadostnih pristojnosti in kapacitet, da bi pomagal pri ublažitvi kaosa na zunanjih mejah Unije. A dodatno vprašanje je, kdo bo zagotovil finančna sredstva? Nujno je tudi, da predlog vključuje parlamentarni nadzor, kot tudi mehanizem, ki bo zagotavljal skladnost delovanja teh mejnih organov z varovanjem podatkov in s temeljnimi pravicami. Še enkrat poudarjam strinjam se, da je pravi odziv evropski, tudi in posebej na zunanjih mejah. V zadnjih tednih je vrsta evropskih držav začasno uvedla mejni nadzor. Če bo ta obstal, je upravičen strah, da bo schengenski sistem razpadel. Zato podpiram Evropsko komisijo v vseh naporih, da ustavi spodkopavanje temeljev svobode gibanja in vas pred vrhom ta teden pozivam, da nadaljujete z vrsto ukrepov, predvsem pa s pritiskom na evropske vlade, da te izvajajo.